Jeszcze obecnie regularnie bywa nękany niepokojami wewnętrznymi, choćby skutkiem nasilenia w całym regionie ekstremizmu ze strony Wahhabitów. Z uwagi na skomplikowaną strukturę władzy zwierzchniej, z optymizmem należy przyjąć wyłonienie nowego rządu, zachęcając jednocześnie do pełnego wykonania porozumienia, w tym dialogu dla sprawnego przeprowadzenia procedur budżetowych i niezbędnych reform. Również zaangażowanie Brukseli wyrażone rozszerzeniem działalności specjalnego przedstawiciela pozwala wspomóc realizację zagadnień związanych z przyspieszeniem procesu przystąpienia Bośni do wspólnoty. Wyrażam także nadzieję na uporządkowanie spraw związanych z oskarżeniami o zbrodnie wojenne oraz eliminację zagrożeń terrorystycznych. Jednocześnie doceniam zintensyfikowanie działań rządów Bośni, Serbii i Chorwacji na rzecz przezwyciężenia nieuregulowanych problemów, w tym rozszerzanie współpracy regionalnej w dziedzinie bezpieczeństwa.